Doamnă președintă de ședință, am votat și eu această rezoluție și sunt uimit că aud încă în plenul Parlamentului oameni care îl văd altfel pe Maduro decât drept un dictator. Este un dictator, și orice dictator pe care l am cunoscut de a lungul istoriei, am observat ferm că își disprețuiește propriul popor. Deci trebuie să dăm un semnal de solidaritate cu milioane de cetățeni ai Venezuelei care sunt în suferință în această perioadă, trebuie să acționăm mult mai ferm prin diplomația noastră pentru a sancționa acest regim criminal care a dus și a pus în situații incredibile milioane de cetățeni.